Mitgliedstaaten, Sozialpartner und weite Teile der Bürgergesellschaft wurden zu wenig einbezogen und fühlen sich deshalb nicht mitverantwortlich. Die Strategie EU 2020 kann anders sein. Sie kann erfolgreich werden, Herr Kommissar, wenn sie sich auch mit denen befasst, die sich ausgegrenzt fühlen, die oft zu kurz kommen, die oft keine Lobby haben. In der EU sind nicht einmal zwei Drittel der Erwerbsfähigen auch beschäftigt. Nur knapp die Hälfte aller älteren Arbeitnehmer hat einen Job. 80 Millionen Europäer sind unzureichend qualifiziert, mit immer geringer werdenden Chancen auf den Arbeitsmärkten eine Perspektive, die nicht hinzunehmen ist! Eine echte Zukunftsstrategie benötigt doch eine sozialere Ausrichtung. Qualitatives Wachstum in Wirtschaft und Beschäftigung auf der einen Seite muss in Einklang gebracht werden mit dem sozialen Ausgleich und mit der Nachhaltigkeit, Kommissar Andor, unser gemeinsames Arbeitsfeld!

Durch den europaweiten Austausch von best practices können wir unseren Teil dazu beitragen, können wir von und miteinander lernen. Der Europäische Sozialfonds eines Ihrer Steckenpferde muss an die neuen Herausforderungen angepasst werden, damit wir vor Ort noch wirksamer werden können. Der Europäische Globalisierungsfonds ist so auszubauen, dass die von Arbeitslosigkeit Bedrohten wieder Fuß fassen können. Unsere Gesellschaft muss integrieren, etwa die Jugendlichen durch eine qualifizierte Bildung und Ausbildung, damit sie sich beruflich und persönlich besser entfalten können. Trotz aller notwendigen Konsolidierung der nationalen Haushalte was wir gerade erleben und heute Vormittag diskutiert haben darf bei einem nicht gespart werden bei den Investitionen in unsere Bürger. Wirtschaftlich, nachhaltig und sozial, mit diesen drei Säulen steht und fällt